Creo que la Unión Europea debe continuar manifestando su solidaridad claramente en estos momentos difíciles para Colombia. Difíciles por la vecindad con Venezuela, que ha experimentado un éxodo de más de cuatro millones de personas huyendo del régimen de Maduro. Colombia alberga el mayor número de desplazados —ya se ha dicho—, casi un millón y medio. Esta presión migratoria va a reforzarse por el reciente establecimiento de visados por parte de Chile, Perú y Ecuador. Por ello, celebro la movilización de la nueva ayuda de la Unión Europea, pero son solo treinta millones de euros dirigidos a la identificación de inmigrantes y su integración socioeconómica. Espero que esta cuantía se incremente. Es necesaria más ayuda humanitaria internacional.

Por otro lado —también se ha dicho—, es muy preocupante que un pequeño grupo de guerrilleros, liderado por Iván Márquez, anunciase recientemente su intención de retomar las armas. Esta iniciativa es peligrosa y totalmente equivocada, máxime cuando el proceso de paz está avanzando, está llevando a cabo importantes avances y cuenta ya con casi doce mil personas en fase de reincorporación activa. Ahí está el nuevo respaldo del Consejo de Seguridad precisamente ayer, o las declaraciones del propio líder Timochenko, el líder de las FARC, que decía ayer en un periódico español que el proceso de paz es irreversible. Pues bien, tanto la Unión Europea como el resto de la comunidad —y ya termino, presidente— debemos seguir apoyando a Colombia ante los numerosos y graves retos.